Rääkides ALDE fraktsiooni nimel, tahan ma kindlasti rõhutada seda, et heanaaberlikud ja kahepoolselt kasulikud suhted Euroopa Liidu ja Venemaa vahel on väga olulised. Kuid kindlasti eeldavad niisugused suhted mõlemapoolset head tahet.

Kolleegid, me kõik teame seda, et läbi aegade on Venemaa hinnanud seda partnerit, kes on tugev partner. Ja tänane ettevalmistus nädala pärast toimuvaks tippkohtumiseks Euroopa Liidu poolt tegelikult näitab seda, et kui me tahame, siis me suudame rääkida ühel häälel. Ja see on väga oluline seda näitab ka meie ettevalmistatud resolutsioon ja kuulates siin nõukogu ja komisjoni esindajaid, on mul selle üle hea meel. Ning ka Lissaboni lepingu ratifitseerimine, mõistagi, loob sellele suurema ja laiema aluse. Nüüd aga vaadates Venemaa poolt tegelikult on Venemaal järgmisel nädalal väga hea võimalus näidata ka enda poolt siirast tahet meiega koostööks, kas või sellistes valdkondades nagu energiajulgeolek või uue raamlepingu ettevalmistamine Euroopa Liidu ja Venemaa vahel või ka, näiteks, Venemaa poolsed käitumis või mõtlemismallid WTO suunal. Tõsi, praegu on tulnud vastakaid arvamusi president Medvedev ja peaminister Putin on andnud erinevaid signaale. Ma väga loodan, et järgmisel nädalal saabub Euroopa Liidu jaoks selles osas selgus, millise suuna siis Venemaa WTO poole võtab. Ja kindlasti Euroopa Liit ma arvan peab toetama Venemaad tema liikumisel WTO poole. Aga väga oluline teema, mida Venemaa saab demonstreerida meiega koostööks, on kindlasti kliimamuutuste alane koostöö ja kokkulepe.

Kolleegid, väga palju räägitakse viimasel ajal sellest, et Euroopa Liidu ja Venemaa vahel peaksid suhted olema hulga pragmaatilisemad, ja juba olen minagi kuulnud küsimusi selle kohta, et kas siis Euroopa Liit jätab inimõigused, põhiväärtused ja demokraatia teemad just nagu kõrvale. Ma arvan, et me ei saa seda mitte mingil juhul teha, sest kui me seda teeksime, siis me devalveeriksime kõigepealt iseennast ja Euroopa Liitu tervikuna. Ja inimõiguste tõstatamine ei ole mitte selleks, et Venemaad kuidagi kiusata, nurka suruda või õpetada, vaid inimõiguste tõstatamine on eelkõige Venemaal elavate inimeste huvides, see on lihtsate ja tavaliste kodanike huvides. Ja murepilved inimõiguste valdkonnas kogunevad tegelikult taas Moskva kohale, sest nagu te eile kuulsite arutas põhiseaduskohus surmanuhtluse võimalikku taasrakendamist järgmisest aastast ja liberaalide jaoks on see kindlasti väga karm teema.